Pane předsedající, projednávání tohoto bodu na půdě Evropského parlamentu je velmi důležité a je nutné samozřejmě i informovat o stavu společnosti a politické situaci v Kambodži. Evropská unie je jedním z největších donátorů pomoci, a proto musíme zamezit jejímu plýtvání.